Colegii noștri care s au ocupat de aceste rapoarte, și cărora doresc să le transmit aprecierea mea pentru munca lor, ne au pus în față o oglindă elocventă pentru amploarea fraudei.

Consider că situația impune măsuri ferme antifraudă și o cooperare mai strânsă în domeniul fiscal între statele membre, cu atât mai mult cu cât criza a scos în evidență mai mult ca niciodată latura negativă a interdependențelor între economiile naționale. În aceste condiții propunerea de directivă înseamnă un pas înainte pentru ca legislația fiscală europeană să fie în concordanță atât cu evoluțiile la nivel economic, cât și cu intensificarea procesului de integrare europeană. În acest sens schimbul automat de informații, eliminarea secretului bancar și măsurile pentru îmbunătățirea asistenței reciproce în materie de recuperare a creanțelor pot contribui semnificativ la eficientizarea cooperării administrative între cele 27 de state membre.